On entend aujourd'hui une espèce de concert de pleureuses qui nous vient des groupes écologistes, des groupes libéraux, des groupes PPE, des groupes socialistes. Cependant, mes chers collègues, vous avez voté tous les textes qui se sont traduits par la situation actuelle, vous avez approuvé ces politiques, vous avez approuvé le libre échangisme généralisé, vous avez approuvé les accords de l'Organisation mondiale du commerce qui livre l'industrie européenne pieds et poings liés à un certain nombre de spéculateurs étrangers. Vous découvrez aujourd'hui, avec une extraordinaire candeur, une naïveté qui fait honneur à votre innocence, à votre fraîcheur d'âme, vous découvrez, par exemple, que la nationalité d'un investisseur peut finalement être pour quelque chose dans le choix de ses politiques.

La Commission a sa responsabilité bien sûr. Elle s'est opposée de façon systématique, sous le prétexte de conserver la liberté de concurrence, à la création de grands groupes industriels européens, elle s'est opposée naguère à l'achat d'Alcan par Pechiney, par exemple, au nom de la concurrence.